Preto som presvedčená, že zvyšovanie ich povedomia o právach, ktoré im z európskeho občianstva vyplývajú, môže ich dôveru v Úniu obnoviť. Občianstvo Únie zahŕňa také významné práva, ako je právo na voľný pohyb, právo na ochranu zo strany diplomatických alebo konzulárnych orgánov, petičné právo a mnohé ďalšie. Občania Únie môžu tiež využívať bezpečnejšiu a lacnejšiu leteckú dopravu, lepšie a lacnejšie telefonické hovory, ochranu spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a prístup k systémom zdravotnej starostlivosti v celej Únii. Vďaka jednotnému trhu môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať v Európskej únii. Medzi najbežnejšie problémy, s ktorými sa však občania stretávajú, keď bývajú, študujú alebo pracujú v inej krajine, patrí práve nedostatok informácií a povedomia o svojich právach. Tieto prekážky sa v dôsledku nepriaznivých vplyvov krízy vrátane nárastu miery nezamestnanosti a sociálnych nepokojov ešte stupňujú.